Madame la Présidente, avec cette question orale sur la mise en œuvre des deux règlements sur les dispositifs médicaux et de diagnostic in vitro, nous parlons d'un marché potentiel de 110 milliards d'euros. Compte tenu de la gravité du sujet, à savoir la santé des Européens, aussi bien sur le versant préventif que curatif, cette considération financière ne devrait pas être au premier plan. Et pourtant, le scandale des prothèses mammaires de l'entreprise PIP, en France, a révélé combien le rôle des organismes notifiés, c'est à dire ceux qui homologuent les dispositifs médicaux, est fondamental et gravissime lorsque ceux ci sont défaillants.

Il en va de la santé de tous les Européens, car les dispositifs médicaux vont du sparadrap à la circulation extracorporelle, des lunettes aux prothèses de hanche quant aux dispositifs de diagnostic, ils sont fondamentaux dans la pratique quotidienne, mais aussi pour la prévention à moyen et long terme.

Madame la Commissaire, vous nous dites que tout se met en place, mais force est de constater qu'un retard sérieux s'installe.

Il y a urgence, Madame, faute de quoi les États membres reprendront légitimement la main pour protéger la santé de leurs citoyens, vous le comprendrez.